Ca liberală, trebuie să subliniez că Grupul ALDE este un grup care a susținut întotdeauna procesul de extindere, pentru că noi credem într o Europă a tuturor membrilor ei, o Europă puternică și unită. Ca româncă, nu pot decât să salut acest parcurs european al Serbiei, subliniind totodată că Serbia este o țară europeană, iar parcursul ei european se va realiza, sigur cu dificultăți, cu dificultăți care țin de un trecut tulbure, dar Serbia trebuie să privească înainte și să încerce să uite trecutul, pentru că reconcilierea cu trecutul nu trebuie să fie un impediment pentru o vocație europeană viitoare. Vreau să subliniez că este esențial pentru întreaga zonă și, implicit, pentru Serbia, ca criteriile de la Copenhaga să fie corect, solid și temeinic implementate, pentru că numai ele sunt garanția respectului unor valori europene, a statului de drept și a unor democrații viabile. Cred că acești doi ani de la decizia istorică de a își începe parcursul european dovedesc faptul că, atât guvernul de la Belgrad, cât și poporul sârb sunt motivați, determinați și cred cu tărie în acest proiect european, pentru că ce altceva poate fi mai important decât deciziile europene luate de un guvern, fără a fi forțat să ia aceste decizii de rigori juridice sau de rigori ce țin de regulile în care acest joc politic se joacă. Pentru Serbia este, de asemenea, vital să și stabilizeze economia, iar semnele pe care le vedem astăzi în economia sârbă sunt foarte bune. Este vital să și stabilizeze democrația, dar, în același timp, trebuie să fie foarte atentă la elementul de sensibilitate care a fost multiculturalismul Balcanilor. Problema minorităților în această zonă nu trebuie să fie o problemă care să genereze conflict și cred că un model de susținere și de suport al minorităților, de conciliere culturală, este unul esențial.